frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um úrvinnslugjald lög þessi hafa tekið nokkrum breytingum frá því að þau voru samþykkt fyrst árið tvö þúsund og tvö en vegna efnis laganna var gert ráð fyrir því í upphafi að upphæð gjalda samkvæmt lögunum mundi breytast reglulega það má segja að fyrir þá háttvirtir þingmenn sem hafa setið í umhverfisnefndinni sé frumvarp til laga um breytingar á lögum um úrvinnslugjald fastagestur árlegur í þeirri góðu nefnd þær breytingar sem frumvarpið mælir fyrir um eru af tvennum toga í fyrstu grein er lögð til frestun á álagningu úrvinnslugjalds í stað núverandi skilagjalds og umsýsluþóknunar á einnota drykkjarvöruumbúðir úr áli stáli gleri og plastefnum um tvö ár þannig að ákvæði til bráðabirgða eins komi til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og tíu í stað fyrsta janúar tvö þúsund og átta eins og nú gildir

umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur verði óbreytt til þess tíma það er til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu ákvæðið var upphaflega sett með það að markmiði að endurvinnslan h f hætti starfsemi í núverandi mynd og hluti af starfsemi hennar færðist til úrvinnslusjóðs miklar breytingar hafa orðið á tilhögun um úrvinnslu úrgangs frá því að lögin voru sett árið tvö þúsund og tvö og er meðal annars nú lögð aukin áhersla á ábyrgð framleiðenda vegna meðhöndlunar úrgangs vilji er fyrir því að setja einnota drykkjarvöruumbúðir í kerfi sem framleiðendur bera ábyrgð á en gefa verður

í öðrum greinum frumvarpsins eru lagðar til breytingar á fjárhæð úrvinnslugjalds á nokkra vöruflokka í annarri grein er lögð til lækkun úrvinnslugjalds á heyrúlluplast lækkun gjaldsins er til samræmis við úrvinnslugjald á annað umbúðaplast enda er meðhöndlun á innsöfnuðu heyrúlluplasti sams konar og meðhöndlun annars umbúðaplast auk þess sem sameining heyrúlluplasts og umbúðaplasts í einn flokk mun nýtast til að ná markmiðum íslands um endurnýtingu og endurvinnslu umbúða gagnvart tilskipunum evrópusambandsins um umbúðir og umbúðaúrgang áætluð lækkun tekna af úrvinnslugjaldi af þessum sökum eru þrjátíu og einn komma fjórum milljónum króna á heilu ári í þriðja og fjórðu grein frumvarpsins er lögð til hækkun úrvinnslugjalds á málningu og litarefni og vörur í ljósmyndaiðnaði tillaga er gerð um að úrvinnslugjald á málningu og litarefni hækki um tuttugu og fimm prósent eða úr tuttugu krónur á kíló í tuttugu og fimm krónur á kíló þetta er lagt til þar sem tekjur af þessum vöruflokki hafa ekki staðið undir árlegum rekstri sjóðsins en hlutfall skila á málningarafgöngum hefur verið meira en áætlanir gerðu ráð fyrir gera má ráð fyrir að með þessari hækkun snúist halli sjóðsins vegna þessa vöruflokks við og innan þriggja til fimm ára verði komið jafnvægi þessa úrgangsflokks hjá sjóðnum þá er gerð tillaga um að úrvinnslugjald á vörur í ljósmyndaiðnaði hækki um fjörutíu og eitt prósent tillaga þessi er gerð vegna þess að tekjur af þessum vöruflokki hafa minnkað með tilkomu stafrænnar tækni við prentun en tilkostnaður og magn úrgangs hefur ekki minnkað að sama skapi

áætluð hækkun tekna á heilu ári er átta komma sex milljónir króna af málningu og fjórar milljónir króna af framköllunarvökvum loks er í fimmtu grein leiðrétting sem kemur í veg fyrir að úrvinnslugjald á hjólbarða sé lagt á beltagröfur breyting tekna af úrvinnslugjaldi af þessum sökum er óveruleg verði frumvarpið óbreytt að lögum má því ætla að samanlagt lækki tekjur af úrvinnslugjaldi um átján komma átta milljónir króna á heilu ári tekjur af úrvinnslugjaldi renna óskiptar til úrvinnslusjóðs að undndanteknu hálft prósent umsýslugjaldi sem rennur til ríkissjóðs frú forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni þessari fyrstu umræðu